Señor Presidente, tengo que gastar diez segundos en decirle a mi preopinante que viaje a Grecia y que pregunte allí quiénes son los responsables de los problemas que en este momento están sufriendo los trabajadores.

Y el análisis que tenemos que hacer es que Europa está sufriendo enormemente por la codicia, por la falta de regulación, por la falta de gobernanza económica, por no tener una población suficientemente preparada, cohesionada, por no tener una justicia social, por tener bajos crecimientos económicos, por tener un bajo crecimiento en el empleo y por tener todavía enormes capas de la población fuera del mercado de trabajo y poco cualificadas.

No ganaremos competitividad en Europa sin ganar la batalla de la productividad. No ganaremos un lugar en el mundo bajando salarios, rompiendo estándares sociales, sino elevando el nivel de conocimiento, elevando el nivel de solidaridad en nuestra sociedad, nuestra cohesión social —esos son nuestros puntos fuertes—, haciendo que Europa sea realmente un continente unido, con un proyecto claro, con objetivos claros, con una gobernanza económica que no solamente nos permita responder a las urgencias de hoy, sino también a los desafíos de mañana. Esas son nuestras esperanzas, esas son las esperanzas que en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha forjado una enorme mayoría de los diputados, dejando de lado los cantos de sirena de los que quieren volver atrás y al sálvese quien pueda, rompiendo la solidaridad entre todos. Y, señor Presidente, eso es lo que esperamos que la Estrategia 2020 conecte con los ciudadanos europeos, que nos están pidiendo más empleo, más empleo de calidad, gobernanza económica, consolidación fiscal —sí—, pero también consolidación social y consolidación económica, porque si no, no conseguiremos nada.